Cuesta entender la actitud del Grupo Popular en esta Cámara, que parece justificar o ignorar los ataques a la democracia basándose en la presunta buena marcha de la economía húngara absolutamente inaceptable

Lo hacemos continuamente para tratar de resoluciones sobre violación de derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Tenemos no solo el derecho, sino la obligación de hacerlo, aquí y en otros países donde también hay cuestiones democráticas básicas en riesgo